Dus ik ben samen met de collega's van dit Parlement zelf gaan kijken en wij troffen iets heel anders aan.

Vervolgens is het dier zwaargewond aan boord verder vervoerd richting Libanon. Het is onduidelijk of het daar ooit levend is aangekomen. Dit zijn geen incidenten. Dit is de dagelijkse praktijk. En het neemt nog steeds toe.